þrjú hundruð áttatíu um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og sex um kjararáð í þingskjalinu kemur fram hvaða gestir komu á fund nefndarinnar og hvaða umsagnir nefndin fékk í frumvarpinu er lagt til að kjararáð úrskurði fyrir lok ársins að laun alþingismanna og ráðherra lækki tímabundið um fimm til fimmtán prósent einnig er lagt til að kjör annarra sem heyri undir ráðið verði endurskoðuð í kjölfarið og til samræmis lögð er sérstök áhersla á að þeir sem hæstu launin hafa lækki hlutfallslega mest aðilar almenna vinnumarkaðarins styðja frumvarpið og telja eðlilegt að laun þeirra sem frumvarpið varðar taki mið af almennri þróun á vinnumarkaði þar hafi margir misst vinnu að undanförnu eða orðið að sæta launalækkun og eða minnkun starfshlutfalls sem rekja megi til efnahagsástandsins fram kom það sjónarmið á fundum nefndarinnar að skerðing á launum starfsmanna ríkisstofnana ætti í mörgum tilvikum ekki rétt á sér þar sem núverandi árferði hefði leitt til aukins vinnuálags dómarafélag íslands taldi öndvert við það sem haldið er fram í almennum athugasemdum að héraðsdómur í máli e nítján hundruð þrjátíu og níu tvö þúsund og sex gæfi ekki tilefni til að ætla að frumvarpið samrýmdist grunnreglum um sjálfstæði dómsvaldsins samanber aðra og sjötugasta grein stjórnarskrárinnar félag forstöðumanna ríkisstofnana taldi að annarri málsgrein sjötugustu og fimmtu grein stjórnarskrár reisti því skorður að löggjafinn breytti málsmeðferðarreglum um starfskjör embættismanna endurtekið og lagði til að frumvarpið yrði einskorðað við alþingismenn og ráðherra prestafélag íslands taldi að frumvarpið væri til þess fallið að draga úr hlutleysi kjararáðs nefndin ræddi hvort einskorða ætti frumvarpið við alþingismenn og ráðherra en eftir ítarlegar umræður telur hún að þannig verði tilgangi þess ekki náð með fullnægjandi hætti bendir hún á að mikil áföll hafa dunið yfir þjóðina og tekjustofnar ríkissjóðs hafa skroppið saman viðbúið er að ríkissjóður muni þurfa að standa undir miklum útgjöldum á næstunni vegna falls bankanna og jafnvel vegna innlánsreikninga íslenskra banka erlendis einnig er viðbúið að vaxtagreiðslur vaxi umtalsvert á sama tíma er gerð krafa um að ríkissjóður verði innan skamms tíma hallalaus því má mæta með skattahækkun eða með niðurskurði gjalda skattahækkunum þarf að beita mjög varlega þar sem bæði einstaklingar og fyrirtæki standa mjög veikt eftir áföllin þó að eitthvað megi beita þeim niðurskurður gjalda markast af því að yfir sjötíu prósent ríkisútgjalda eru launakostnaður og flestir aðrir liðir eru tengdir gengi erlendra mynta sem hefur stórhækkað og því erfitt að lækka þá liði því verður ekki séð hvernig hægt verður að komast hjá lækkun launakostnaðar hjá ríkinu slíkri lækkun má ná fram með eftirfarandi hætti fækkun starfsmanna með uppsögnum eða ráðningastoppi ráðningu starfsmanna í hlutastarf í stað fullrar stöðu afnámi yfirvinnu og aukagreiðslna eða með beinni lækkun launa í kjarasamningum ekki er talið æskilegt að auka atvinnuleysi með fyrstu leiðinni og því verður að fara blöndu af síðari leiðunum þremur síðasta leiðin bein launalækkun þarf að hlífa þeim sem lægst hafa launin til dæmis þeim sem eru með tekjur undir tvö hundruð fimmtíu þúsund krónur á mánuði það er sú leið sem bent hefur verið á á hinum almenna markaði nefndin telur að frumvarpið sé einmitt leið að því marki og leggur því til að frumvarpið verði samþykkt nefndin leggur til að felldur verði burt fyrirvari um að kjararáð endurskoði kjör annarra sem undir ráðið heyra svo fljótt sem unnt er og verði það gert samtímis endurskoðun á kjörum alþingismanna og ráðherra jafnframt telur nefndin að fengnum ábendingum ekki þörf á að hafa sérstakan fyrirvara í frumvarpstextanum er lýtur að stjórnskipulegri sérstöðu dómstóla og leggur til að hann falli brott kjararáð tók ekki efnislega afstöðu til frumvarpsins en lagði áherslu á að tryggja yrði greiðari aðgang þess að upplýsingum um laun til að það gæti sinnt starfsskyldum sínum nefndin tekur undir það sjónarmið og leggur því til breytingu á sjöttu grein laga um kjararáð um það efni nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingu sem kemur fram í þingskjalinu háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtir þingmenn grétar mar jónsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og styður álitið undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson bjarni benediktsson birkir j